Ja, spoštovani minister, hvala za podane odgovore. Tole se lepo sliši, vendar jaz vem, kje se vsi te ukrepi, ki ste jih vi našteli, bi rekel, potem tudi ustavijo. Zdaj približno devet mesecev vaše vlade je in, v parlamentu smo imeli tri seje, ponavljam tri redne seje odbora za gospodarstvo, od tega je ena točka predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v inštitucijah Evropske unije, predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst in pa predlog Zakona o poslovni skrivnosti. To so bile redne seje Odbora za gospodarstvo v parlamentu. Zdaj, rebalans, proračuna za leto devetnajst je, bi rekel, tako gospodarska kot obrtna zbornica raztrgala. Dejansko gre za dodatno obremenjevanje gospodarstva in po ocenah, gospodarske zbornice se bo bo v prihodnosti, bi rekel, ti ukrepi, ki jih je sprejela ta vlada, bi rekel, merila v milijardah evrov v škodo gospodarstva. Potem smo imeli pa, bi rekel še, nekaj nujnih sej, od tega predstavitev Marka Bandellija, kandidata za ministra, predstavitev Zdravka Počivalška, potem smo imeli, bi rekel, nekaj sej, ki jih je sklicala Levica. Spoštovani minister, jaz pričakujem, no, več teh ukrepov, konkretnih ukrepov za razbremenitev gospodarstva, kot je na področju davka, kot je na področju administrativnih ovir in ne nazadnje mogoče tudi trošarinske politike. Tudi trošarinska politika, bi rekel, predvsem na področju, naftnih derivatov ima vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Glejte, jaz sem prepričan, okej, nekaj ukrepov je bilo narejenih preko že v prejšnjem mandatu, nekaj ste jih omenil vi, nekaj se jih vidi direktno skozi parlament, nekaj se jih vidi posredno. Vendar jaz pričakujem, bi rekel, osebno več, no, in ta se mi zdi, da gospodarstvo. In predvsem sem prepričan, no, da morate na nekaj strani upoštevati, zahteve in predloge gospodarske zbornice, obrtne zbornice, ne nazadnje pa jaz pričakujem, da se bo to poznalo pri sprejemu rebalansa proračuna za leto dva tisoč dvajset.